Hvala za besedo. Ljudje nimajo potrebe po tem, da pridejo iz točke A v točko B z avtom. Ljudje imajo potrebo, da pridejo iz točke A v točko B, pika, in da to lahko storijo, učinkovito, da to ni časovno potratno, da jim je to dostopno tako v cenovnem cenovnem smislu kot v smislu, čisto, v smislu neke logistične, logistične slike, ne. Zdaj, trditi, da potrebujemo širiti avtocestni obroč okoli Ljubljane zaradi tega, ker se bo pretočnost prometa na tak način povečala, pričakujemo pa veliko število avtomobilov, temelji na popolnoma napačni predpostavki. Temelji da na predpostavki, da se ljudje hočejo pripeljati z avtom iz ene točke v drugo točko, oziroma, da je za slovensko družbo to celo dobro, pa ni. Kar je dobro za zdravje ljudi, kar je dobro za dostopno, za trajnostno mobilnost in kar je dobro navsezadnje za slovenske javne finance, je ureditev železniškega potniškega prometa. Zagotovo. Še zlasti potem, ko se ga je petindvajset let v tej državi stradalo. In če ne drugega, so se ljudje navadili hoditi z avtom zaradi tega, ker kakšne druge realistične alternative niso imeli, ne. In, vsi podatki lahko pokažejo, da več ceste pomeni tudi več cestnega prometa. In če bomo mi hkrati potegnili, hipotetično, hkrati potegnili avtocestni obroč še v širino, pa hkrati morda razširili železnico, to se avtomatsko to ne bo prevedlo v več železniškega prometa, ampak bo ostalo stanje tako, kakršno je, oziroma se bo poslabševalo stanje na cestah skupaj z dvigom emisij, skupaj s poslabševanjem zdravja tistih, ki živijo okoli in skupaj s poslabševanjem, okolja. Zato, gospa ministrica, prosim tukaj za dopolnitev. Vprašanje dejansko je ali - ali. Mi ne rabimo avtoceste širiti, če uredimo železnico.